Tous, du PPE aux socialistes, en passant par Guy Verhofstadt à l'instant, regrettent le choix démocratiquement exprimé par le peuple britannique. Le verdict des urnes constitue en effet pour vous un revers, vous qui, ici, au Parlement européen, dans les institutions européennes, avez multiplié les manœuvres pour essayer d'empêcher que le Brexit ait lieu, vous aussi qui, parfois, avez essayé de faire adopter coûte que coûte un texte objectivement contraire à la volonté formulée par le peuple, un texte contraire aux intérêts de la Grande Bretagne et, évidemment, inacceptable pour la Chambre des communes.

Il a fait respecter le référendum de 2016, il a fait respecter le choix du peuple souverain, il a mené à son terme la négociation et il formalisera la sortie effective de la Grande Bretagne de l'Union européenne. Mais c'est aussi, évidemment, une victoire politique. Il a rassemblé le peuple, il a donné à sa famille politique son plus grand succès électoral depuis plus de trente ans et il s'est affranchi des grands dogmes le laxisme migratoire ou le mondialisme comme horizon indépassable. Dans la négociation qui s'ouvrira au lendemain du 31 janvier, parce que Boris Johnson saura défendre les intérêts britanniques avec la pugnacité qu'on lui connaît, il faudra défendre l'intérêt de nos nations, être capables d'avoir une relation avec la Grande Bretagne, grand pays ami, allié, partenaire, mais aussi être capables de défendre les intérêts des nations européennes et ne pas avoir peur de la concurrence, parce que la concurrence existe aussi à l'intérieur même de l'Union européenne, entre nos pays.